forseti það var gripið aðeins fram í af hæstvirtum utanríkisráðherra sem talaði um að hann hefði alla vega tekið þátt í þessari umræðu frá því að við byrjuðum að ræða þetta icesave mál hefur helmingur ráðherra tekið til máls og varðandi þessa umferð á icesave málinu hafa þrír þingmenn vinstri grænna fyrir utan flutningsmanninn hæstvirtur fjármálaráðherra tekið til máls og átta samþingismenn þannig að ég geri ráð fyrir því að þeir sem hafa í hyggju að samþykkja þennan kvöldfund hafi áhuga á því að taka þátt í umræðunni og muni þá setja sig á mælendaskrá